Parlamentul trebuie să poată controla pe picior de egalitate cu Consiliul adoptarea deciziilor strategice în legătură cu modul în care sunt cheltuite resursele alocate prin instrumentele financiare de cooperare. În același timp, însă, UE trebuie să își flexibilizeze și să grăbească mecanismele pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu țările partenere. Susțin ideea unei abordări pragmatice din partea Uniunii în raporturile economice cu țările partenere. Consider de o importanță deosebită implementarea instrumentelor financiare în țări precum Turkmenistanul și Irakul, care pot furniza resurse energetice prin proiecte strategice, precum Nabucco. Și aici doresc să fac o mențiune prin declarația comună a președinților României și Turkmenistanului, s a stabilit un parteneriat energetic în exploatarea și transportul de gaze naturale și țiței, inclusiv prin transferul de experiență și utilaje. De asemenea, România a participat la executarea misiunilor de stabilizare și reconstrucție în Irak.